Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. No, vidite, gospod Tonin, vendarle je eden od vaših poslancev omenil Miltona Friedmana v neki zgodbi in hkrati ono drugo refleksijo. Zdaj je jasno, da Milton Friedman ni vaša opcija, in moram reči, da sem tega zelo vesel, ker že ko to ime omenimo, mene strese. Tako da če ga v tej klopeh ne bomo nikoli več slišali, bom zelo zadovoljen. Zdaj, da bi z moje strani dobili podporo za to spremembo zakona, bi želel, da bi bila vsaj delno kompleksnejša, ne samo tako res parcialna, kot je zdaj. Delno kompleksnejša. Od kod vir? Če poveste, od kod viri, ampak to novi viri, za koliko procentov, promilov se naj poveča prispevna stopnja ali pa, kako naj tisti del zavezancev, ki danes manj plačuje, plačuje več, bo ta vaš predlog že bližje te taki rešitvi, ki bi, kar se mene tiče, lahko dobila več simpatij in več več podpore. Tako da če imate te izračune, morda na plano, pa pridemo z njimi, pa bomo lažje se pogovarjali. Rekli ste, da se pogovarjamo o načelih v okviru prve obravnave. Drži. In tudi danes se pogovarjamo o načelih. Nihče ne gre v neke tehnikalije noter, se ne spušča v posamezne člene, ampak govorimo o načelih. In na tej načelni ravni, pač, kar se mene tiče, zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker ni kompleksen, ker je izrazito parcialen. In na take rešitve pač ne moremo pristajati, ker ne zagotavlja virov. To je ključna zgodba. Ne zagotavlja drugih elementov te kompleksnosti. Tako da, ... Morda za bodoče, zdaj je pač, kakor je, za bodoče, če boste želeli dobiti moj glas, v kar trdno verjamem, dajte malo bolj kompleksno, no, predlagati zakone, ne samo v smislu dajmo, pa dajmo, ampak tudi, kako bomo ta zapitek plačali. Hvala.